laga um breyting á lögum númer fjörutíu og sjö tvö þúsund og sex um kjararáð með síðari breytingum frumvarpið felur í sér breytingu á ákvæði fyrstu grein númer fjörutíu og sjö tvö þúsund níu hundruð níutíu og sex um kjararáð þær breytingar sem lagðar eru til fela í sér að bætt er við upptalningu þeirra starfa sem falla undir úrskurðarvald kjararáðs starfsheitunum ráðuneytisstjórar skrifstofustjórar í stjórnarráði íslands og forstöðumenn ríkisstofnana á því rúmlega eina ári sem liðið er síðan lögin um kjararáð tóku gildi hefur ráðið kveðið upp allnokkra úrskurði um hvaða aðilar falli undir ákvörðun kjararáðs af þessum úrskurðum eru níu þar sem kjararáð hefur ákveðið að aðilar falli ekki undir úrskurðarvald þess af þeim sem féllu undir kjaranefnd hefur kjararáð úrskurðað að prófessorar yfirdýralæknir skrifstofustjórar í stjórnarráði íslands að frátöldum skrifstofustjóra starfsmannaskrifstofu fjármálaráðuneytisins sendifulltrúar í utanríkisþjónustunni forstöðumenn fangelsa og skrifstofustjóri á skrifstofu forseta íslands falli ekki undir úrskurðarvald kjararáðs hvað varðar ný störf hefur kjararáð úrskurðað að aðstoðarlögreglustjórar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og aðstoðarríkislögreglustjórar falli ekki undir úrskurðarvald þess auk þess hefur kjararáð úrskurðað að framkvæmdastjóri nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins heyri ekki undir það þar sem stjórn sjóðsins ráði framkvæmdastjóra og í því felist einnig vald til að ráða launakjörum hans í fyrstu grein laga númer fjörutíu og sjö tvö þúsund og sex um kjararáð er mælt fyrir um að meginverkefni kjararáðs sé meðal annars að ákveða laun og starfskjör þeirra starfsmanna sem sem svo háttar til um vegna eðlis starfs þeirra og samningsstöðu að launakjör eiga geti ekki ráðist með samningum á venjulegan hátt vegna eðlis starfanna og samningsstöðu

vegar hverjir gegni störfum sem ekki megi falla niður í verkföllum og hins vegar hverjir gegni störfum sem feli í sér fyrirsvar fyrir ríkið í samskiptum við starfsmenn í kjaramálum leiðir reynslan í ljós að skilgreiningar laganna á því hvaða laun og starfskjör ríkisstarfsmanna kjararáð á að ákvarða eru ófullnægjandi og hefur það haft í för með sér að kjararáð hefur úrskurðað að hópar á borð við skrifstofustjóra í stjórnarráði íslands falli ekki undir úrskurðarvald þess en slíkt var ekki fyrirséð við setningu laganna nauðsynlegt er því að tilgreina frekar til hverra ákvæðið skuli ná með nánari upptalningu þeirra starfa sem falla eiga undir úrskurðarvald kjararáðs er frumvarpi þessu ætlað að skýra betur kjör hverra kjararáð skuli ákvarða og eru með því lagðar til breytingar þar að lútandi varða þær fyrst og fremst frekari útfærslu á því hverjir falli undir úrskurðarvald kjararáðs og er í því skyni bætt við upptalninguna í fyrstu grein laganna í ljósi smæðar íslenskrar stjórnsýslu er mikilvægt að þeir embættismenn sem teljast til yfirstjórnar ráðuneyta og gegna þar margvíslegum stjórnunar og trúnaðarstörfum bæði inn á við og gagnvart stofnunum sem og hagsmunasamtökum standi ekki jafnframt í kjarasamningsgerð og kjaradeilum við ríkið og ráðuneytin það fær illa samrýmst störfum þeirra og veikir yfirstjórn ráðuneytanna var það ein af ástæðum þess að þessi störf voru á sínum tíma annars vegar felld undir ákvörðunarvald kjaranefndar og hins vegar undanþegin verkfalli til að árétta þessa sérstöðu er því lagt til að ráðuneytisstjórar og skrifstofustjórar í stjórnarráði íslands sem skipaðir eru samkvæmt þrettándu grein laga númer sjötíu og þrjú nítján hundruð sextíu og níu falli undir úrskurðarvald kjararáðs hvað forstöðumenn varðar liggur nokkuð ljóst fyrir að þeir falla undir þau skilyrði að vera í forsvari stofnunarinnar gagnvart starfsmönnum og að vera undanþegnir verkfalli það er því til einföldunar að þeirra sé getið í lagaákvæðinu svo kjararáð þurfi ekki að taka sjálfstæða afstöðu til þessara atriða gagnvart hverjum og einum þeirra því er gert ráð fyrir að kjararáð fjalli um starfskjör allra forstöðumanna sem falla undir ákvæði tuttugasta og aðra grein laga númer sjötíu nítján hundruð níutíu og sex og eru ekki undanþegnir ákvörðunarvaldi kjararáðs samkvæmt sérlögum virðulegi forseti ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari umræðu